Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, la actual crisis económica y financiera que estamos viviendo pone de manifiesto la necesidad de la política regional como el mejor instrumento para reducir las diferencias de desarrollo entre las regiones y los Estados. Al mismo tiempo, podemos recuperar la imagen positiva de Europa, que últimamente los ciudadanos sólo asocian con duros planes de ajuste y recortes sociales. La futura política de cohesión, pilar de la solidaridad del proyecto europeo y de la justicia social, deberá tener en cuenta las siguientes prioridades primero, reforzar la cohesión social e integrar los retos que plantea la estrategia Europa 2020 segundo, tener en cuenta las necesidades y características geográficas de las regiones, especialmente las de las más desfavorecidas tercero, mantener el principio de la gradualidad en la percepción de los fondos, para que las regiones no abandonen el objetivo de convergencia, evitando los cambios bruscos en la percepción de las ayudas y cuarto, fomentar un sistema equitativo. Por último, Señorías, las autoridades están aplicando duras políticas de ajuste presupuestario. Por ello, el apoyo de la Unión es necesario.